Ronald Reagan egykor a gonoszok birodalmának nevezte a szovjet kommunizmust. A történelem bebizonyította, hogy az ateista diktatúrát csak egyesült erővel lehet legyőzni.

század három totalitárius rendszerét sorolta fel, s a nácizmus, valamit a kommunizmus nyomába lépő iszlám fundamentalizmus ellen hirdetett harcot. A globális fenyegetést jelentő diktatúrákkal szemben csak világraszóló teljes összefogással van esélyünk szembeszállni. Ennek a nemzetközi küzdelemnek kell élére állni a keresztény Európának, hitbeli szolidaritással vállalva közösséget a humanitárius katasztrófa által sújtott iraki, szíriai keresztényekkel, és valamennyi üldözöttel.